Entiendo que esta cooperación puede interpretarse como un modelo de entendimiento entre los grupos políticos de este Parlamento.

Señor comisario, me gustaría, antes de hacer una introducción somera a los principales elementos de este informe, compartir una preocupación que ha sido suscitada por algunos colegas, un poco en el contexto del proceso electoral al que nos estamos aproximando, en relación con el nombre que lleva este Reglamento —Instrumento de Ayuda Preadhesión y la lista de posibles beneficiarios.

Es una cantidad muy importante, que va destinada a apoyar las reformas políticas, administrativas, económicas, legales e institucionales que tienen que tener los países que se sitúan en este ámbito de la preadhesión. Estos instrumentos van dirigidos también, señora presidenta, a apoyar a todo lo que se refiere a las reformas estructurales y a la gobernanza pública, y van dirigidos a unos ámbitos concretos de actuación, que son los principios que inspiran la acción de la Unión Europea el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Por último, los ámbitos de acción son los ámbitos propios de las políticas de la Unión Europea desarrollo económico y social, política agrícola y desarrollo agrario, investigación, desarrollo e innovación, política de desarrollo en lo que se refiere al medio ambiente y lucha contra el cambio climático, y muy particularmente, señora presidenta, todo aquello relativo a la cooperación interterritorial y transfronteriza. Hay tres elementos fundamentales que caracterizan este nuevo instrumento financiero que lo distinguen con respecto a los anteriores. Son, en primer lugar, el principio de reparto equitativo, la gestión directa e indirecta y, sobre todo, la necesidad de profundizar en todo aquello que se refiere a la visibilidad de la acción financiera de la Unión Europea. Por otro lado, me interesa resaltar también el apoyo que ha supuesto a las prerrogativas, como se señalaba en el debate anterior del Parlamento Europeo. Este instrumento, como el Instrumento de Política de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, trata de fortalecer y robustecer las capacidades de este Parlamento, que va a fijar con el Consejo las cantidades anuales, en el marco de las perspectivas financieras plurianuales.

El Parlamento estará asociado a todos los desarrollos relativos a la programación y, a través de actos delegados, va a tener un papel más activo para mantener un verdadero diálogo estratégico en el que Parlamento, Comisión y Consejo puedan jugar el papel que le corresponde a cada institución. Hay otro elemento —y con esto termino, señora presidenta—. Hemos encontrado una fórmula equilibrada para conjugar el papel que debe corresponder a la Comisión y al Servicio de Acción Exterior en el desarrollo de todo lo que se refiere a este instrumento financiero y espero, señor comisario, que en el curso de los desarrollos anteriores que nos presenta el programa legislativo podamos seguir trabajando y cooperando para hacer de verdad d instrumento un elemento fundamental de cara a los países de la preadhesión.

espero que podamos en las próximas semanas seguir cooperando en el triángulo institucional para tratar de dar definitivamente un perfil a este instrumento tan necesario y tan imprescindible en el marco de la acción exterior de la Unión Europea.